Consider necesară clarificarea normelor privind ajutoarele de stat. În România, aceste norme urmează să fie simplificate pentru serviciile publice la scară restrânsă, de natură locală. Totodată, Uniunea Europeană trebuie să sprijine eforturile statelor membre de modernizare a serviciilor de interes economic general și de adaptare a lor la cerințele populației.